Wie geht es weiter mit einem der sicherstellt, dass es keine Wettbewerbsnachteile gibt? Wo bleiben wirkliche Lieferketten, die so fair sind, dass Unternehmen ihre Verantwortung für die Nachhaltigkeitsziele global auch wahrnehmen können?